Sinds de Arabische opstanden is er een zorgwekkende toename van antisemitische uitingen in de mediterrane landen zichtbaar en dit gif moet worden bestreden.

Dit resultaat, mijnheer de Voorzitter, moet echter niet veranderd worden. De EFD Fractie heeft namelijk een verzoek ingediend om in onderdelen over de bestrijding van antisemitisme te stemmen. Nota bene, gezien de ernst van het antisemitisme en de verantwoordelijkheid en geloofwaardigheid van de Europese Unie op dit gebied roep ik de aanvragers van de stemming in onderdelen op om dit verzoek in te trekken.